forseti vill tilkynna að að lokinni umræðu um tíundi dagskrármálið sem verður tekið fyrir næst verða sjöunda áttunda og níunda mál tekin fyrir en umræða um sjötta dagskrármálið kosningar til alþingis bíður þar til þeim umræðum lýkur jafnvel vill forseti geta þess að þingfundur verður á morgun föstudag og hefst klukkan tíu þrjátíu árdegis